Hvala, podpredsednik, za besedo. signalnovarnostne naprave ne glede na starost in poreklo morajo zagotavljati najvišji nivo varnosti, zato se jih redno pregleduje, servisira in posodablja. Nenazadnje pa so to varnostne naprave, kar pomeni, da varujejo in da vsaka indikacija delovanja naprave pokaže nemoteno delovanje, napake, motnje, vse. V primeru, da sistem varovanja ne bi deloval pravilno, se vlak ustavi, velja za čisto vse nivojske prehode. Ob tem moram poudariti še eno stvar, ko kdo očita, da se zapornice niso spustile, zapornica ni varnostni element. Varnostni element so rdeče utripajoče luči, upoštevati je treba luči, ne pa čakati, da se zapornice spustijo, čeprav je tudi spust zapornic kontroliran. V primeru napake ali motnje delovanja se vlak pred prehodom ustavi, počaka, zapiska in potem počasi spelje preko tega prehoda, ker nenazadnje ima po pravilih cestnega prometa vlak prednost, tako da je varnost v vseh primerih zagotovljena. To je na splošno, kar se tiče nivojskih prehodov. Primer na Trati ni osamljen. Ob modernizacijah nekaterih prog z izgradnjo izvennivojskih križanj, podvoz, nadvoz, ali nekih obvoznih cest bilo zaprtih že več prehodov z zapornicami, nekateri pa so namenjeni samo še pešcem in kolesarjem, motorizirani promet pa je speljan preko novih objektov. Mislim, da bi bilo umestno tudi v tem primeru pustiti ta konkreten prehod vsaj za pešce in kolesarje, in eventuelno tudi za intervencijska vozila, da se namesti potopni val, ki preprečuje vožnjo ostalim vozilom. Zakaj? Zato, ker če se prehod popolnoma zapre, bodo ljudje vseeno ubrali neke bližnjice in peš prečkali železniško progo, kar pa je bistveno bolj nevarno, če to počnejo na uradnem zavarovanem prehodu. Kar se tiče varnosti in modernizacije železnic, nivojski prehodi so dovoljeni do hitrosti sto šestdeset kilometrov na uro na progah s hitrostmi, višjimi od sto šestdeset kilometrov na uro, pa morajo biti vsa križanja s cestami izvennivojska. Gorenjska proga takšna, kot je sedaj, nikoli ne bo modernizirana ali nadgrajena za hitrosti, ki jih bi bile višje od sto šestdeset kilometrov na uro, ne nazadnje pa je prehod praktično v postajnem območju, kjer pa so hitrosti sploh nizke, ker se velika večina vlakov pač mora ustaviti. Kar se tiče gasilcev, in ki jim je vožnja preko podvoza, podvoz je od zapornice oddaljen petsto osemdeset metrov, predstavlja več minut daljšo vožnjo, je res, ampak tudi zapornice so lahko pet minut zaprte. Ali je mogoče, v takem primeru slalomirajo po zapornicah? V takih primerih je lahko daljša pot vseeno časovno bolj sprejemljiva, saj je prehod znotraj postajnega območja. Na odprti progi se zapornice začnejo spuščati med vožnjo vlaka in je preračunano tako, da se zaprejo nekih deset sekund, preden pride vlak. Ko vlak odpelje mimo, se takoj za njim odprejo, vse skupaj lahko traja manj kot minuto. V postajnem območju je to drugače. Vozna pot za vlak mora biti zavarovana pravočasno, da se signal postavi na prosto, da vlak zapelje v postajo. V primeru, da se dva vlaka križata, ni nujno, da se vmes sploh odprejo, ampak lahko ostanejo kar zaprte, kjer mora biti zavarovana vozna pot za nasprotni vlak. In smo hitro na petih minutah. V tem primeru večkrat na dan, upam si trditi, da ene dvajsetkrat zagotovo. Torej zagotovo ja, smo za modernizacijo, ampak stvari je treba tudi premisliti, kaj je tisto, kar dejansko povečuje varnost in kaj jo zmanjšuje. Ukinitev zavarovanega prehoda v naselju bo povzročila nevarna potke preko železnice, saj bodo ljudje vedno iskali bližnjice. Naprave in predpisi pa so vsi narejeni tako, da natančno predpisujejo protokole vožnje vlakov v vseh možnih razmerah. Zato recimo ni nobenega razloga, da se potniški promet po novi progi do Kočevja iz leta v leto zamika pod pretvezo, da na progi niso nameščene signalnovarnostne naprave. Tudi na progi brez signalnovarnostnih naprav lahko promet poteka nemoteno, točno je predpisano, kako se v takih primerih ravna. Tudi postaja Jarše-Mengeš na kamniški progi, s katere se večkrat vozim, nima nobenih signalnovarnostnih naprav in preko ne dnevno vozi praktično štirideset potniških vlakov in do sedaj ni bilo nikoli nobenega incidenta zaradi tega, ker se ravna po pravilih. Bilo je sicer več nesreč na nivojskem prehodu, izključno zaradi objestnosti voznikov, hitrost vlaka je nizka, tudi preglednost je dobra. Ker je odsek proge raven, je to pač stanje prometne kulture v Sloveniji. V zadnjem času se celo več nesreč zgodi na sicer zavarovanih prehodih z zapornicami kot na nezavarovanih. Naj samo spomnim na tri katastrofalne primere v letošnjem letu na območju Rudnika. V enem primeru je trčenje potniškega vlaka s tovornjakom bilo celo tako hudo, da se vlak ne da več popraviti, in to na zapornicah, ker jih voznik ni upošteval. Hvala lepa.